virðulegi forseti ég veit ekki hvort það þjónar endilega miklum tilgangi hér í umræðum um jafn alvarleg mál að standa í svona orðhengilshætti eins og hér hefur verið stundað bæði í gær og aftur í dag það sem er kjarni þessa máls er það að íslensk stjórnvöld hafa sent áætlun til alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem verður tekin fyrir á þriðjudag komu þar allir samfylkingarmenn að borðum án þess að ég geti fullyrt um það þá tel ég það víst að þeir ráðherrar sem hafa verið í forustu fyrir ríkisstjórnina af okkar